forseti ég spyr hæstvirtur iðnaðarráðherra um gerð vaxtarsamnings fyrir suðurnes tilefni að þessari fyrirspurn er aðalfundur sambandsins sem haldinn var í vogunum níunda september síðastliðinn en þar var mikil umræða meðal sveitarstjórnarmanna á suðurnesjum um nýgerða menningarsamninga og síðan vaxtarsamninga sem sveitarfélög víða um land eða samtök þeirra höfðu verið að gera við ríkið hvert á sínu svæði á aðalfundinum var samþykkt ályktun þar sem hvatt var til þess að ráðist yrði í viðræður við iðnaðarráðuneytið um gerð vaxtarsamnings við sveitarfélögin á suðurnesjum slíkir samningar hafa í mjög auknum mæli verið gerðir við aðra landshluta og reynslan af þeim hefur yfirleitt verið góð gerð svona samnings hefur haft í för með sér að það er farið yfir svæðin kerfisbundið menn skoða hvaða styrkleikar eru það sem eru á hverju svæði og hvaða tækifæri gefa þeir einnig fara menn yfir veikleika svæðisins og hvar þarf að bæta í til að svæðin geti haldið sínum hlut og sérstaklega er hugað að tækifærum á hverju svæði tækifærum bæði sértækum og almennum til að byggja upp sterkara atvinnulíf og nýsköpun á hverju svæði fyrir sig samningarnir hafa yfirleitt tryggt fjárhagslegan grundvöll atvinnuþróunarstarfs á þeim svæðum sem um ræðir og yfirleitt hafa komið mun meiri fjármunir inn á svæðin í gegnum vaxtarsamninga heldur en í gegnum hefðbundna samninga milli sveitarfélaga eða sambanda þeirra og byggðastofnunar það má því segja að vaxtarsamningarnir séu hið nýja form að atvinnuþróun og atvinnustyrkingu í byggðum landsins og eðlilegt að sveitarstjórnarmenn á suðurnesjum horfi til þess hvort ekki komi til greina að slíkur samningur verði gerður við suðurnes og fundurinn lagði áherslu á það að stjórn sambands sveitarfélaga á suðurnesjum mundi hefja viðræður við ráðuneytið með það í huga að gera samning sveitarstjórnarmenn á suðurnesjum lýstu þeirri skoðun sinni og þeim vilja sínum að það tæki skamman tíma að gera svona samning en við vitum það að ef samningurinn á að vera vandaður og á að vera hægt ná inn í hann fjölmörgum fyrirtækjum og stofnunum á svæðinu þá tekur það ákveðinn tíma að fara inn í svona vinnu það er nýbúið að skrifa undir vaxtarsamning við suðurland og vestmannaeyjar og sá samningur er frábrugðinn þeim samningum öðrum sem ég hef séð að því leytinu til að það er meira um það að fyrirtækin á suðurlandi og í vestmannaeyjum og stofnanir sveitarfélaganna séu að koma að samningnum heldur en við höfum séð áður það er styrkleikamerki og það er merki sem gefur til kynna að þessir samningar virðist vera að gera sig ég ætla ekki að lesa upp spurningarnar sem ég sendi hæstvirtur ráðherra eða lagði inn en þær snúast um hvað þetta tekur langan tíma hvort það sé vilji til að gera þetta hvaða samningar séu í gildi og hvaða fjármunir séu í samningunum